virðulegi forseti þessi tillaga til þingsályktunar varðar prestsþjónustu á þingvöllum það er meining flutningsmanna að það sé ástæða til þess að koma því þannig fyrir að alla helga daga ársins sé messað í þingvallakirkju og það getur að sjálfsögðu verið frá öðrum aðilum en þjóðkirkjunni séra kristján valur ingólfsson nýkjörinn vígslubiskup í skálholti hefur sinnt þessu starfi með miklum myndarbrag undanfarin ár en við teljum að ganga eigi lengra og tryggja þessa þjónustu höfum bent á að til að mynda væri skemmtilegt ef prestar landsins skiptu þessu með sér einn prestur tæki eina helgi á ári tillagan byggir á þessu að rækta þarna söguna og stöðuna á þingvöllum þar sem kristni var lögtekin hún er eitt af okkar þjóðarankerum og með þessu móti væri enn þá verið að opna frekar dyrnar að þingvöllum